Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur car il a su, dans ce rapport à mi parcours de la mise en œuvre d'Erasmus recueillir les principales informations nécessaires, notamment celles concernant le retour des agences nationales sur la transition avec les précédents programmes et leurs attentes concernant les améliorations nécessaires.

Enfin, je soutiens le rapporteur dans sa volonté d'améliorer l'accessibilité du programme, notamment pour les personnes handicapées et les personnes issues des zones rurales ou montagneuses.